Voorzitter, de Noordzee is een prachtig natuurgebied. Ze is zelfs het grootste natuurgebied van Nederland, met van oorsprong een grote soortenrijkdom die bescherming verdient.

2020. Dit is in strijd met het gemeenschappelijk visserijbeleid en het is in strijd met de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voorzitter, dat kunnen we als Parlement niet accepteren. In september vorig jaar stemde een ruime meerderheid van het Parlement voor het stoppen van de overbevissing. De lidstaten weigerden hierover te praten. Nu is het de beurt aan het Parlement om voet bij stuk te houden. Wij geven geen toestemming voor overbevissing. Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.